Spoštovani gospod minister . Danes sem jaz vaš odrešenik , namreč zadnje vprašanje za vas danes in, pravzaprav, tema ni zadnja po vrsti, stvar žreba, da sem pač prišel zadnji. Ampak Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov , ki, če katerih, ustanovitelj je Republika Slovenija, bolj znan kot interventni zakon za sanacijo bolnišnic, je bil sprejet septembra dva tisoč sedemnajst. In ta zakon v svojem četrtem členu določa, da se kritje izgub bolnišnic iz preteklih let izvede s proračunskimi sredstvi v višini osemdesetih procentov izgube iz preteklih let na dan enaintridesetega decembra dva tisoč šestnajst. Posledica tega je izrazito nesorazmerno financiranje posameznih bolnišnic. UKC Ljubljana je denimo po interventnem zakonu prejela skoraj osemdeset milijonov evrov sanacijskih sredstev , medtem ko je UKC Maribor prejel le pet pa pol milijonov istih sredstev . Ta razlika je problematična predvsem zato, ker UKC Maribor ni petnajstkrat manjši od UKC Ljubljana in, UKC Maribor zaradi zagotavljanja zdravstvenih storitev na sekundarnem in terciarnem nivoju je edina primerljiva ustanova, v zdravstveni panogi z UKC Ljubljana. Torej, UKC Maribor se je znašel v nezavidljivi situaciji, ker tudi na področju investicij zaostaja za Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana. Razlog je logičen, vendar ni pravičen. Investicije so za voljo boljših posameznih rezultatov enostavno stagnirale . V preteklosti investicij v UKC Maribor ni bilo ravno zato , ker se je bolnišnica s tem želela izogniti poslabšanju izidov poslovanja. Navsezadnje je bila bolnišnica za to kaznovana, z nižjimi sredstvi, namenjenimi za sanacijo, ob tem, da je jasno, kako zelo so se prizadevali k zmanjšanju izgub, tudi varčevanjem pri nabavi opreme ali pri odpovedovanju investicijam. Danes pa se to odraža v neenakopravnem položaju bolnikov iz severovzhodne Slovenije v primerjavi s tistimi v ljubljanski regiji. V zvezi s tem vas, spoštovani gospod minister, želim vprašati: "Kaj boste storili, da opisane neenakosti odpravite in da zagotovite enakopravno zdravstveno varstvo ljudi v severovzhodni Sloveniji ?" Če jih primerjamo seveda s tistimi, ki se zdravijo v v Ljubljani? Na kakšen način bo vaše ministrstvo zagotovilo enakopravno obravnavo bolnišnic pri vrednotenju, prvič, trenutnega poslovanja glede izgub v tekočem času, in drugič, pri financiranju investicij, ker je nesorazmerje med, ljubljanskim kliničnim centrom in mariborskim zelo izrazito v korist ravno ljubljanskega. Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor.